Viotti, pour son investissement, sa créativité, sa faconde toute italienne et son sens des compromis.

le commissaire dire Monsieur Viotti, vous avez placé vos accents, ils sont les nôtres, et j'ai entendu ensuite le commissaire dire, en examinant les propositions du Conseil, elles sont pratiquement les vôtres.

Je ne vais donc pas en profiter pour répéter ce que mes collègues et le commissaire ont dit en matière de priorités, je veux simplement insister sur deux choses, qui me paraissent importantes au stade actuel. Premièrement, les jeunes, tous les jeunes doivent expérimenter concrètement, dans leur vie, que l'Union européenne est faite pour eux, qu'elle investit en eux, qu'elle compte sur eux. C'est pourquoi, nous le répétons tous, il faut renforcer considérablement les moyens mis à la disposition d'Erasmus et l'élargir aux jeunes des milieux populaires par les apprentis. Il faut évaluer les mesures prises en soutien à l'emploi des jeunes et renforcer les programmes les plus performants. Il faut mettre en œuvre rapidement le corps européen de solidarité pour renforcer, chez les jeunes, les valeurs d'entraide et de solidarité. Deuxièmement, les classes populaires qui ont progressivement été gagnées par l'euroscepticisme et le populisme doivent être réconciliées avec l'idée européenne. L'Europe et c'est un membre du groupe ALDE qui vous le dit ne peut pas être seulement l'affaire des milieux dirigeants, des entrepreneurs, des milieux universitaires et de la classe moyenne intellectuelle. Il y a peu, les trois institutions ont solennellement proclamé le socle européen des droits fondamentaux.

Nous devons chercher, tous ensemble, là où il y a moyen d'ajouter une valeur européenne dans le domaine social.